Señor Presidente, señora Mogherini, yo creo que esta remozada política común de seguridad y defensa va a resultar el mismo fracaso que la anterior. En términos militares, por ejemplo, se dice que se necesita una Europa más fuerte, que defienda a los europeos.

¿Nos defendemos nosotros o nos defienden los Estados Unidos? Y, además, una OTAN que, como vimos en Lisboa, pretende ser global y vamos a ver ahora en Varsovia que nos utiliza como un ejército subalterno para contener a determinados vecinos. En términos de seguridad, después de ver la errónea política de vecindad y la crisis de los refugiados, que tiene mucho que ver con el irrespeto del Derecho internacional o de la Carta de las Naciones Unidas, ¿qué oponemos? Una super Frontex, deportaciones masivas y más poder para Turquía. No, las respuestas son diferentes, asimétricas, con inteligencia apoyo a los gobiernos legítimos para estabilizar la zona y el combate de la financiación o el entrenamiento que muchas veces nuestros vecinos, o incluso miembros de la Unión Europea, han dado a grupos rebeldes que luego se han convertido en terroristas.